Különösen fontos ez akkor, ha egy ország olyan nehéz gazdasági helyzetben van, mint most Görögország, és sok szempontból olyan politikai bizonytalanságok is vannak, mint Görögországban most. Azt is tudjuk, hogy Görögországban a közszolgálati rádió, televízió volt a fő információs forrása a külföldön élő görögöknek, akik nem nagyon jutnak egyébként hazai hírekhez. Tudjuk, hogy a görög kormányon nagyon nagy nyomás van, hogy a közszolgálatban dolgozóknak a számát csökkentse, de akkor is elfogadhatatlannak tartjuk, hogy ez úgy történjen, hogy semmi fajta konzultáció nem előzi meg a közszolgálati tévé, rádió bezárását, illetőleg azt is elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a közszolgálati műsorszóró kerüljön bezárásra. Azt tudjuk kollegáktól is, sajtóból is, hogy komoly problémák voltak a közszolgálati műsorszóró vállalattal, és indokoltnak tűnik az, hogy csökkenjen az ott dolgozók létszáma, hogy reformra szorul a közszolgálati műsorszórás. Szeretnénk a figyelmébe ajánlani a görög kormánynak azt, amit nemrég fogadott el az Európai Parlament, nevezetesen a média szabadságáról, illetve ennek a minimumkövetelményeiről szóló parlamenti jelentést, ami tételszerűen felsorolja azokat az elemeket, amelyek fontosak ahhoz, hogyha egy ilyenfajta átalakítás, reform történik, akkor az megfontoltan történjen, és ebbe az irányba történjen. Ebben benne van az újságírók életkörülményeinek, munkakörülményeinek a biztosítása, a tényfeltáró újságírás körülményeinek biztosítása, a közszolgálatnak a megfelelő finanszírozása.